Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cette journée de la famille intervient alors que cette structure sociale fondamentale est menacée, si l'on en juge par la multiplication des familles monoparentales et le déclin de la natalité. Le rappel du rôle de la famille dans l'éducation des enfants est essentiel, d'autant plus à l'heure où l'on confie trop souvent cette mission à l'école, qui est déjà chargée de l'instruction. Pour autant, de nombreuses études confirment le lien entre environnement familial favorable et réussite scolaire. Il est donc indispensable de protéger l'enfant en lui garantissant l'équilibre familial auquel il a droit. Je soutiens, bien évidemment, la prise en compte du travail invisible accompli par les mères et les pères. Néanmoins, comme l'énonce la résolution des Nations unies, citée à l'appui de ce texte, le respect de la diversité des systèmes sociaux des États membres justifie des mesures au niveau national.